Panie Przewodniczący, celem konferencji COP23 w Bonn jest zaawansowanie rozmów na temat wytycznych dotyczących wdrożenia porozumienia paryskiego. Mamy dobre wieści z wielu krajów, 166 krajów złożyło dokumenty ratyfikacyjne, a porozumienie jest w naszej ocenie dużym sukcesem konferencji paryskiej, w szczególności ze względu na te dobrowolne zobowiązania wielu państw. Jesteśmy jednak przed wieloma wyzwaniami, które niekoniecznie mają odzwierciedlenie w negocjacjach. Ważne jest stanowisko Stanów Zjednoczonych, słyszeliśmy już deklaracje o wyjściu z porozumienia, pozostaniu, renegocjacji. Dla całego porozumienia byłoby dobrze, aby Stany Zjednoczone pozostały w porozumieniu i wypełniły jego zapisy, a zatem najgorszą sytuacją jest taki stan niepewności. Również w wielu krajach, na tej sali również o tym mówiono, podejmuje się decyzje, które są w sprzeczności z porozumieniem paryskim. Cieszą natomiast dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych za ubiegły rok, według których światowa emisja tylko nieznacznie wzrosła, co może wskazywać, że być może znajdujemy się gdzieś blisko szczytu emisji, niedługo zaczną te emisje spadać. Jako Parlament będziemy uczestniczyć w konferencji w Bonn wsparci przez udzielony mandat, który Parlament przyjmie w dniu jutrzejszym w postaci rezolucji. Ważnym elementem będą też wspomniane pięcioletnie plany działania i okresowe oceny postępów w ograniczeniu emisji.